Mindenekelőtt, ha őszinték akarunk lenni, akkor sajnos ki kell mondanunk, hogy a hitelminősítő intézetek gyakorlatilag a nemzetközi nagytőke leányvállalatai. Az intézeteken keresztül nyomást gyakorolnak az államokra, megpróbálva befolyásolni a döntéseiket. A legnagyobb probléma a minősítésekkel, hogy azok szinte teljes mértékben szubjektívak és nem adnak pontos képet az adott országok pillanatnyi gazdasági állapotáról.

Mindeközben természetesen vannak objektív mérőszámok, mint például az államháztartási hiány, vagy a külső belső eladósodottság.

De mindenképpen lenne egy kérdésem a Biztos úrhoz, hogy az ESMA sokat beszéltünk róla, hogy különböző szankciókkal fog élni de mikor derül ki az, hogy mik lesznek azok a szankciók, milyen mértékűek lesznek és mikortól lehet bevezetni ezeket a szankciókat.